Pamiętni skandalu wywołanego na Hradczanach mamy nadzieję, że prezydent państwa sprawującego przewodnictwo w Unii Europejskiej zostanie godnie przyjęty i otoczony należytym szacunkiem. Słuszne opinie wyrażone przez prezydenta Klausa na temat traktatu lizbońskiego próbuje się okryć wrzawą maskującą to, że głównym hamulcowym wprowadzenia traktatu w życie mogą okazać się Niemcy.